Pane předsedající, až kvůli skandálu s koňským masem a jeho rozsahu se snad konečně začne účinně řešit opakující se problém s kvalitou potravin a podvody v potravinovém řetězci.

Spotřebitel musí mít jasné a přesné informace, z čeho je výrobek zhotoven, odkud pochází, co obsahuje.

Já opakovaně upozorňuji na další klamání spotřebitelů, a to na problém dvojí kvality výrobků v různých zemích Evropské unie.

Žádám jediné prošetřit indicie spotřebitelských organizací i spotřebitelů samotných.

Odpověď Komise byla bohužel dosud vždy stejná pokud je bezpečnost těchto produktů v pořádku, pak kvalita je věcí relativní a v případě potravin otázkou chuťových a cenových preferencí. Je jen dobře, že se konečně začíná mluvit také o kvalitě, nejen o zdravotní nezávadnosti potravin.